Signora Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio per essere qui il Commissario Avramopoulos e il Ministro, come enunciato da moltissimi colleghi che vedo d'accordo e sono molto contento bisogna colmare assolutamente i vuoti normativi tra gli Stati europei. Per questo visto che ho solo un minuto vi faccio un esempio di quanto è successo in Italia sui lavori del TAV, la linea ad alta velocità Torino Lione, dove ci sono comprovate infiltrazioni mafiose nella gestione degli appalti e il presidente dell'autorità italiana anticorruzione Cantone ha dichiarato che i lavori della TAV non ricorreranno in interdizione antimafia perché i responsabili legali sono sottoposti al diritto francese, dove non è presente la norma, e quindi vi chiedo di darci, per favore, una mossa